Doamna președintă, stimați colegi, Uniunea Europeană are nevoie de acces la banii din viitorul CFM cât mai repede, cât mai predictibil și simplificat. 130 de miliarde de euro anual este suma cu care statele contribuie la bugetul propus de Comisia Europeană pentru viitoarea perioadă de programare. Conform aceleiași instituții, mai bine de 923 de miliarde de euro se întorc în statele membre din piața unică europeană un raport fantastic. Este vorba de faptul că la un euro investit se reîntorc nouă euro în țările noastre.

Vrem pact ecologic, vrem banii Băncii Europene de Investiții în proiecte de energie curată, vrem bani investiți în decarbonificarea industriilor, vrem Europa superputere digitală, să aprobăm cât mai repede CFM ul, deoarece de aici pornește totul, de la acordul politic asumat rapid.